Gospa podpredsednica, oba državna sekretarja, vsi prisotni v dvorani, lep pozdrav! Sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini je potreben samo zato, da se ustavi finančno upravo. Ta bi namreč obdavčila vse, kar se obdavčiti da. Tako so se spravili celo na dohodke, ki so jih prejelemali prijeli prejemali člani volilnih odborov. Tokrat so šli tako enostavno predaleč, saj ogrožajo celo izvedbo volitev in referendumov. Vsa ta tragikomična zgodba se je začela, ko je Služba državne volilne komisije ob tesnem sodelovanju z Ministrstvom za finance ukinila plačevanje nadomestil članom volilnih odborov v gotovini. Morda je ta poteza res prispevala k preglednosti javnih sredstev in pravilnosti izplačil članom volilnih odborov, toda dovolite dvom v to, da je ta odločitev prispevala k racionalizaciji stroškov volitev. V predlogu zakona ni nikjer podatka o tem kolikšen je prihranek na ta račun, torej gre zopet samo za neke pavšalne ocene. Člani volilnih odborov so bili veliko bolj zadovoljni, ko so prejeli gotovino že v soboto, tam pred volitvami ali referendumu. Sedaj pa čakajo na plačilo tudi cel mesec po volitvah. Druga, še slabša novost pa je, da se jim ta dohodek, ki dobi na transakcijski račun, šteje med dohodke pri uveljavljanju socialnih transferjev. Slovenke in Slovenci pomagajo državi pri izvedbi volitev, potem pa jih ta ista država prikrajša za socialne transferje zaradi njihove pomoči državi. Nerazumljivo. Še dobro, da jim bo da jih bo država oprostila vsaj plačila dohodnine ob ob dohodku, ki jih prejemajo za volilna opravila, v nasprotnem primeru sploh nihče več ne bi želel delati v volilnih odborih. Plačevanje članov volilnih odborov je sedemindvajset let potekalo brezhibno, nato pa so z eno nespametno potezo, kot je bila ukinitev plačevanja članov volilnih odborov z gotovino, povzroči še več problemov kot koristi. V praksi se pojavlja še en problem, in sicer glede prostora za izvedbo volitev ali referenduma. Prvič, ne razumem, zakaj javnopravni subjekti, šole, vrtci, občine, krajevne skupnosti za oddajo svojih prostorov sploh zahtevajo oziroma prejemajo plačilo za odstop prostora za izvedbo volitev. Javnopravni subjekti bi morali prostore državi odstopiti brezplačno. Strinjamo pa se, da se zasebnikom kjer so tradicionalna volišča, zviša znesek nadomestila, ki mora biti seveda oproščen plačila dohodnine. Ljudje so zelo navezani na določena volišča in vsaka sprememba volišča lahko negativno vpliva na udeležbo na volitvah. Državna volilna komisija bi morala počasi razmišljati tudi o elektronskem, o elektronskih volitvah, ki bi bile bistveno cenejše. Na ne navsezadnje, bi lahko volitve izpeljale tudi upravne enote v okviru svojih rednih nalog. V Slovenski nacionalni stranki podpiramo predlog, po katerem bodo dohodki članov volilnih odborov oproščeni plačila dohodnine. Prav tako podpiramo višje in neobdavčeno plačilo za tiste, ki odstopijo prostor za volitve in referendume, zato bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini podprli. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod ...